La 1 ianuarie 2014, toate țările Uniunii Europene sunt obligate să ridice restricțiile privind accesul pe piața europeană a muncii pentru cetățenii români și bulgari. Din păcate, din timp în timp se declanșează adevărate campanii împotriva cetățenilor români, iar intervenția mea exprimă îngrijorarea pentru modul în care aceștia sunt tratați în unele state membre, care caută modalități pentru a i discrimina în continuare pe români, sub pretextul că sunt săraci. Înlocuirea vechii cortine de fier cu o cortină a sărăciei, care să i țină departe pe săracii din sud și est, ar fi semnul cel mai puternic al eșecului proiectului de reunificare europeană. Este mult mai productiv, cred, să reducem sărăcia. Europa, chiar și în criză, are mijloacele necesare.